On peut aussi comprendre l'idée d'une dénucléarisation de tout le Moyen Orient. On peut comprendre beaucoup de choses, mais je ne comprends pas la cruauté de ce régime vis à vis des droits de l'homme.

des droits de l'homme. Je crois que nous ne pourrons jamais nous comprendre si ce chapitre là n'est pas ouvert avec elles.